Ergänzend zu den Ausführungen meines Kollegen Potočnik danke auch ich den beiden Ausschüssen und den beiden federführenden Abgeordneten für die Berichte, die aufzeigen, wie vielgestaltig das Thema von unkonventionellen Energievorkommen,

Es geht um Umweltschutz und auch um Klimaaspekte, es geht um Energiepolitik, es geht um industrielle Aspekte und auch um soziale Fragen. Die drei von der Kommission in Auftrag gegebenen Studien, die wir vor wenigen Wochen veröffentlicht haben und die wir nun analysieren, sind eine parallele Grundlage für eine umfassende Beratung und Folgerung in der Europäischen Union. Man darf sich nichts vormachen So wie in vielen anderen Fragen der Energiepolitik auch hatten wir beim Thema Schiefergas ein breites Meinungs und Interessenspektrum.

Die Veränderung in den Vereinigten Staaten von Amerika ist weitreichend Die Amerikaner sind von Gasimporten weitgehend unabhängig, werden entscheiden können, ob sie sich gar Gasexporte zutrauen. Der Gaspreis in den USA liegt derzeit bei nur etwa einem Viertel bis einem Drittel des Gaspreises, der auf den Gasmärkten der Europäischen Union zu bezahlen ist. Mit Schiefergas hat man Flexibilität, kommt von langfristigen Lieferverträgen mit hohen an den Öl Weltmarktpreis gekoppelten Gaspreisen weg, und auch indirekt bewirkt die Produktion in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Veränderung für den Weltmarkt

Sie werden von Japan nach der Abschaltung von Kernkraftwerken nach Fukushima und auch von Europa mit bestehenden und geplanten LNG Terminals verstärkt in die Energiestrategie einbezogen.

die dichte Besiedlung der Europäischen Union mit 500 Millionen Menschen wird die Potenziale, die in den USA in zum Teil menschenleeren Regionen und Bundesstaaten gegeben sind, nicht auf null verringern, aber doch reduzieren. Akzeptanzfragen kommen hinzu. Deswegen werden wir unsere Politik, den Energiebinnenmarkt zu vollenden, um die Versorgungssicherheit zu steigern, erneuerbare Energien weiter auszubauen und Energieeffizienz wirksam voranzubringen, unverändert fortentwickeln.

Es kann sie ergänzen.

Diese Potenziale, diese Produktionsmengen gehen in den nächsten 15 bis 20 Jahren deutlich zurück. Und eine Chance könnte darin bestehen, dass Schiefergas zum Teil die bisherigen herkömmlichen Produktionsmengen ersetzen kann, damit nicht 11 jeder Kubikmeter, der bisher in Europa produziert wurde, in Zukunft nach Europa importiert werden muss.

Im Augenblick haben wir nur wenige Testbohrungen, die in den Mitgliedstaaten durchgeführt worden sind. Deswegen werden wir Demonstrationsprojekte fundiert begleiten.

Eine spannende Frage wird sein, ob es zu einer europäischen Gesetzgebung kommen muss, also ob gerade auch von meinem Kollegen Potočnik zu verantworten der Rechtsrahmen für den Schutz von Grundwasser und Fließwasser, von Boden, von Landschaft und Natur, der auf europäischer Ebene besteht, ausreichend ist oder ob es eine ergänzende Gesetzgebung auf europäischer Ebene geben muss. Die Kommission hat in ihr Arbeitsprogramm 2013 ganz bewusst eine von mehreren Kommissaren

Wir sind an dem Dialog, den Sie heute begonnen haben, an Ihren Wortmeldungen, Ihren Meinungen und den sehr sachlichen Berichten der beide Ausschüsse als Grundlage für gemeinsame Schlussfolgerungen im nächsten Jahr ausdrücklich interessiert.